d'équilibre entre une Europe qui porte une force économique, une vision économique et qui en même temps, ne considère pas que sur tous les sujets, la régulation serait une mauvaise chose.

Notre industrie s'est aussi construite parce que des capitaines d'industrie comme on disait à l'époque ont eu une vision à moyen et à long terme pour plusieurs générations.

J'entends cet argument, mais pour autant, la liberté absolue, la dérégulation absolue, n'a pas et ne porte pas ses fruits. D'une manière générale, nous devons trouver cet équilibre entre cette nécessité du moyen et du long terme et celle des financiers, d'avoir des retours à très court terme sur les investissements qu'ils produisent.

Sur les points de transparence que nous avons acquis, je préciserai, en tant qu'écologiste, que je me réjouis que la question des risques environnementaux et sociaux soit également prise en compte et constitue un nouveau guide et un nouvel avenir pour l'Union européenne.